ég vil eins og aðrir alþingismenn færa þeim sem skipuðu rannsóknarnefnd alþingis og starfshóp um siðferði og starfshætti svo og starfsfólki þeirra bestu þakkir fyrir gríðarlega mikið og erfitt starf undanfarna sextán mánuði ég tel að bæði nefndin og vinnuhópurinn sem forsætisnefnd alþingis skipaði samkvæmt lögum um rannsókn á falli íslensku bankanna hafi sýnt í verkum sínum að þau voru fyllilega verð þess trausts sem forsætisnefnd bar til þeirra því hér er tímamótaverk á ferðinni sem mun marka spor í söguna og án efa í starfsemi alþingis í skýrslu rannsóknarnefndarinnar eru nokkur atriði er snúa að alþingi þannig er fundið að löggjöf á ýmsum sviðum og pólitískri stefnumörkun sem í þeim birtast hvað varðar störf og stöðu alþingis er þó helstu athugasemdirnar að finna í niðurstöðum siðferðishópsins hópurinn setur þar fram ýmsar ábendingar og má greina þær í sex meginþætti fyrstu efla þarf sjálfstæði alþingis gagnvart framkvæmdarvaldinu og styrkja almennt eftirlitshlutverk þess annars skerpa þarf á ráðherraábyrgð svo sem með því að skýra upplýsingaskyldu ráðherra gagnvart alþingi og ríkisstjórn þriðja efla þarf góða rökræðusiði meðal kjörinna fulltrúa ég ætla að endurtaka þetta atriði efla þarf góða rökræðusiði meðal kjörinna fulltrúa fjórða taka þarf stjórnarskrána til skipulegrar endurskoðunar í því skyni að treysta grundvallarinnviði lýðræðissamfélagsins fimmta setja þarf skýrar reglur um styrki til stjórnmálamanna og um gegnsæi í bókhaldi stjórnmálaflokkanna sjötta setja þarf siðareglur fyrir alþingismenn meðal annars til að draga skýrari mörk á milli fjármálalífs og stjórnmála ég get tekið undir öll þessi atriði í skýrslu rannsóknarnefndarinnar og siðferðishópsins þessi atriði mun þingmannanefndin sem alþingi kom á fót til að fjalla um skýrsluna taka til meðferðar á næstu vikum og mánuðum og móta tillögur að viðbrögðum þingsins ég tel reyndar eðlilegt að forsætisnefnd alþingis fjalli einnig um þau atriði sem að alþingi snúa sumt af því sem nefnt er í skýrslu siðferðishópsins er reyndar þegar komið í ákveðinn farveg innan þingsins og það eru einkum þau atriði er varða eftirlitshlutverk alþingis ég vil minna á að í september síðastliðinn skilaði vinnuhópur á vegum forsætisnefndar alþingis skýrslu um eftirlit alþingis með framkvæmdarvaldinu í skýrslunni er staða þingsins í stjórnskipuninni skoðuð vandlega og settar fram skýrar ábendingar um hvernig efla megi möguleika alþingis til að sinna eftirlitshlutverki sínu þar er að finna á þriðja tug tillagna um ýmis atriði sem hópurinn leggur til að ráðist verði í að endurskoða og bæta forsætisnefnd tók fljótlega þá ákvörðun að láta vinna drög að frumvörpum um ýmsa þætti í tillögum eftirlitshópsins meðal annars um samningu almennra laga um rannsóknarnefndir endurskoðun á þingsköpum alþingis og breytingar á lögum um ráðherraábyrgð og landsdóm vinna við að semja frumvarp til laga um rannsóknarnefndir hófst í ársbyrjun þá óskaði ég eftir því við formenn þingflokka í janúar að þingflokkarnir tilnefndu fulltrúa í nefnd til að vinna að endurskoðun laga um ráðherraábyrgð skipan þeirrar nefndar er enn ekki lokið en ég mun kalla eftir því við þingflokkana að þeir tilnefni sína fulltrúa þannig að sú nefnd geti hafið störf sem fyrst

að veita stjórnvöldum aðhald og hafa eftirlit með starfsháttum framkvæmdarvaldsins í þessu skyni er meðal annars lagt til að settar verði skýrari reglur um rétt alþingis einkum þingnefnda til upplýsinga og gagna frá stjórnsýslunni að lögð verði skylda á ráðherra að tryggja að alþingi hafi þær upplýsingar sem hafa verulega þýðingu fyrir þau mál sem eru til meðferðar á alþingi og að staða minni hlutans á alþingi verði styrkt ég hyggst beita mér fyrir því að fyrstu frumvörp um þessi efni komi fram á haustþinginu ég vil lýsa ánægju minni með hversu málefnaleg umræðan um skýrslu rannsóknarnefndarinnar hefur almennt verið síðustu daga ég verð þó að gera athugasemdir við mjög ómakleg orð háttvirts þingmanns vigdísar hauksdóttur um alþingi og starfsfólk þess þau ummæli sem háttvirtur þingmaður lét falla í þessum sal eru henni ekki til sóma í siðferðishluta skýrslu rannsóknarnefndar alþingis er kallað eftir því að þingmenn temji sér góða rökræðusiði háttvirtur þingmaður féll á þessu prófi og mætti hafa í huga að ásýnd þingstarfanna er undir þingmönnum sjálfum komin þingmenn verða að gæta virðingar sinnar og þar með þessarar mikilvægu stofnunar mér virðist það almennt viðhorf í þjóðfélaginu að rannsóknarnefndin hafi í störfum sínum staðið að fullu undir þeim væntingum sem þjóðin gerði til hennar ég skynja almenna ánægju með þessa vönduðu skýrslu sem nefndin hefur unnið fyrir þing og þjóð greining á vandanum liggur fyrir og hún er mikilvægt framlag til uppbyggingar þjóðfélagsins eftir þau miklu áföll sem við urðum fyrir haustið tvö þúsund og átta nú er því tækifærið til að vinna hratt og örugglega úr þeim niðurstöðum sem þingheimur hefur fyrir framan sig þingmenn verða að þekkja sinn vitjunartíma og sýna vilja til samvinnu og samstöðu við úrvinnslu þessarar mikilvægu skýrslu ef háttvirtir þingmenn sameinast ekki um skýr skilaboð til þjóðarinnar er hætt við að þjóðin glati trúnni á framtíðina og um leið trausti til alþingis